Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce dossier est emblématique de la valeur ajoutée que l'Union européenne peut apporter à la vie quotidienne de 500 millions de consommatrices et de consommateurs.

Nous avons là tous les critères qui peuvent effectivement permettre au législateur européen d'intervenir.

Pourtant, nous avons une défaillance claire et avérée des États et de la Commission européenne. Nous avons donc besoin d'une agence indépendante qui serait le fer de lance du contrôle et de la surveillance objective des marchés.